Primo l'antidumping, appena partito per i pannelli fotovoltaici cinesi, che rischia però di essere bypassato se alcuni paesi in via di adesione all'Unione europea li faranno entrare e quando poi questi paesi diventeranno parte integrante dell'Unione questi pannelli avranno bypassato le misure antidumping.

Un altro aspetto riguarda il fatto che manca una costante e precisa verifica e un controllo sui luoghi nei quali alcuni di questi strumenti per l'energia alternativa sono collocati. Pensiamo a molti campi che dovrebbero essere agricoli e che invece sono utilizzati per i pannelli solari, mentre invece dovrebbero essere tutti i tetti delle costruzioni, delle fabbriche, degli impianti pubblici ad avere questo sistema per la creazione di energia. Un altro avvertimento riguarda il fatto che troppe volte derrate che dovrebbero essere alimentari o comunque destinate all'allevamento del bestiame potrebbero essere ingiustamente utilizzate per le energie rinnovabili. Non è energia rinnovabile ciò che distrugge un altro patrimonio.